Bajban ismerszik meg a barát, tartja egy magyar mondás. Európa középső részének hatóságai és polgárai napok óta emberfeletti küzdelmet folytatnak az elmúlt évszázadok legnagyobb árvizével. Az árvíz hazámat, Magyarországot sem kímélte, azonban nem csak rekord vízállást hozott. Június 4 e Magyarországon a nemzeti összetartozás napja, amit ez a rendkívüli vészhelyzet úgy személyesített meg, hogy határon belülről és kívülről érkezett önkéntesek példátlan összefogását mutatta. Férfiak, nők, idősek és fiatalok egymás mellett dolgoztak, homokot hordtak, töltötték a zsákokat, élelmet biztosítottak. Helyénvaló, hogy miközben mindannyiunk nevében úgy gondolom helyes, hogy megköszönöm az önkéntesek és hatóságok önzetlen és áldozatos munkáját, késlekedés nélkül arra kérem az Európai Uniót, hogy nyújtson segítséget a károk enyhítésében, valamint a jövőre nézve tegyen lépéseket annak érdekében, hogy a szükséges védvonalat meg tudjuk építeni, és ehhez megfelelő forrásokat is biztosítson.